Panie Przewodniczący! W czasie dzisiejszej debaty z dużą satysfakcją odnotowywałem te dwa obozy, które się rysowały co do genezy stanu i rekomendacji. Z jednej strony neoliberalny, z drugiej strony lewicowy. Widzę, że po tych miesiącach, takich długich miesiącach, od kiedy debatujemy na temat sytuacji w Europie, pierwsze doszliśmy do wniosku, że jest bardzo duży stopień zagrożenia, dwa doszliśmy do wniosku, że potrzebne jest współdziałanie.

Tak, cieszę się, że to jest. Szkoda, że nie pracujemy już nad gotowym projektem, ale bardzo dobrze, że jest. I niech mi będzie wolno jeszcze jedną rzecz podkreślić na razie jesteśmy skoncentrowani na strefie euro, ale w Unii Europejskiej mamy także strefę nie euro i oby tam nie było problemów.